Cel de al doilea mesaj pe care vreau să îl transmit este că pentru mine, o proeuropeană convinsă, nu este o supriză că un deputat care provine dintr o țară din afara spațiului Schengen, a putut să lucreze, se pare foarte bine, dar, în orice caz, cu multă hotărâre,

Mărturisesc, însă, că, în același timp, am făcut o gândindu mă și la țara pe care o reprezint aici, la România, gândindu mă că această nouă guvernanță Schengen va netezi calea aderării României la spațiul Schengen, o țară care este pregătită și tehnic și care își dorește foarte mult să facă parte din acest spațiu. Suntem cetățeni europeni și, evident, dorim să ne bucurăm cu toții de aceleași drepturi, așa cum este și firesc.